De samenwerking tussen het Europees Parlement en de Centraal Aziatische staten is belangrijk om de politieke dialoog te bevorderen en de economische en culturele interactie te promoten.

Er is echter nog werk aan de winkel inzake democratie, ook al zijn er recent positieve ontwikkelingen te zien op het gebied van constitutionele en bestuurlijke hervormingen en werkt Kazachstan nu samen met de Commissie van Venetië. Vandaar het belang van deze overeenkomst, want mensenrechten en de rechtsstaat staan erin centraal.